Pane předsedající, tato zpráva o perspektivách žen v Turecku se soustřeďuje na všechny důležité aspekty, jež jsou neodmyslitelně spojeny s lidskými právy, proto jsem ji podpořila. I přes úspěchy, kterých bylo v oblasti práv žen v Turecku dosaženo, zůstává násilí na ženách zásadním a doposud nevyřešeným problémem. Statistiky ukazují, že každý den jsou rukou manžela, přítele, rodinného příslušníka nebo bývalého manžela zabity dvě až tři ženy. Není možné, aby byla lidská práva v takové míře v Turecku porušována. Vraždy ze cti, nucená manželství, sňatky uzavírané v ranném věku či domácí násilí, to jsou oblasti, kde stále chybí účinná legislativní opatření, která by viníky řádně trestala a oběti chránila. I když jsou některé druhy násilných činů více spojené s určitými regiony, musíme na jejich existenci neustále veřejně poukazovat. Z praxe víme, že pouhé provádění politik nulové tolerance k dosažení cíle nestačí. Podpora široké veřejnosti a změna mentality týkající se postavení žen je nutná. S tím také souvisí podpora vzdělávání na všech úrovních a u všech dětí bez rozdílu, jehož prostřednictvím by byly představovány základní normy demokracie a lidských práv.